Maßnahmen zur nachhaltigen Belebung der Wirtschaft und der Beschäftigung sind ein wichtiger Beitrag der EU, um dem schwer angeschlagenen Land aus der Krise zu helfen.

Ich denke hier neben der Textilindustrie vor allem an den Bioethanolbereich. Meine konkrete Frage an die Kommission ist, ob die Errichtung eines Zollkontingents für Ethanol als wirklich nachhaltige und effiziente Möglichkeit, den Menschen in Pakistan zu helfen, angesehen wird. Kann abgeschätzt werden, ob für den Import in die EU erforderliche Nachhaltigkeitskriterien bei der Produktion von Bioethanol auch erfüllt werden?